À cet égard, quel serait le rôle de la BCE, qui a fait preuve d'une extraordinaire créativité pendant la crise financière.

Il ne s'agit pas de procéder à une quelconque révision du traité, totalement irréaliste. Il s'agit en réalité de créer les conditions politiques favorables pour que la BCE approfondisse l'action qu'elle a engagée en procédant à des achats de dettes souveraines sur le marché secondaire et en injectant de la liquidité dans le système financier. L'expérience montre que ceci est possible dans le cadre juridique actuel sans porter atteinte à l'indépendance de la BCE ou sans revenir sur ses missions. C'est une question de solidarité européenne et de volonté politique, pas un statut juridique. Mais le redressement des finances publiques et la prévention des risques de crise restent un impératif. Le gouvernement économique de la zone euro est en cours de renforcement. Les mécanismes de détection des dérapages, de prévention et de sanction ont été renforcés par le six pack Le two pack est en négociation et il convient d'aboutir rapidement sur ce sujet. Cette négociation doit permettre notamment de mettre au point des mesures concrètes efficaces au profit des États membres en difficulté ou dont les déficits sont excessifs. À cet égard, nous devons veiller à ce que le contrôle démocratique soit normalement exercé au niveau européen pour rendre acceptables par la population, par les citoyens, les mesures qui seront prises dans ce cadre. Je voudrais enfin souligner l'intérêt qu'il y aurait à ce que la proposition de la Commission soit complétée par un dispositif de protection juridique d'un État en très grande difficulté non pas pour favoriser le laxisme mais, au contraire, pour lui permettre de se redresser et de faire face à ses obligations ce statut étant maîtrisé par la Commission sous le contrôle du Conseil et du Parlement.